V našej práci nesmieme zabúdať na deti, ktoré v zahraničí so svojimi rodičmi žijú a ktorých rodičia pracujú v európskych inštitúciách, v zastupiteľských úradoch a podobne, a tieto majú možnosť študovať na európskych školách. Tieto školy im umožňujú nielen študovať vo svojom rodnom jazyku a nestratiť tak väzbu s domovom, ale aj študovať iné európske jazyky a dostávať európske vzdelanie na špičkovej úrovni, v multikultúrnom a mnohojazyčnom prostredí. Som proti znižovaniu rozpočtu na tieto školy, ale skôr za hľadanie nových riešení.

Taktiež vyzývam členské štáty, aby si plnili svoj záväzok finančného príspevku pre európske školy a vysielanie učiteľov na výučbu materinského jazyka. Takisto vyzývam na 100 uznávanie európskej maturity vo všetkých členských štátoch a vyzývam európske univerzity na jednotný prístup v hodnotení absolventov stredných škôl bez rozdielu.